un trato y una financiación equiparables a los territorios ultraperiféricos. Las Islas Baleares están situadas a apenas 200 kilómetros de la costa del continente, pero sus ciudadanos, su economía, sus empresas, padecen los inconvenientes geográficos vinculados al hecho insular. Sin embargo, el reparto de los fondos europeos, la política de cohesión, no tiene en cuenta este coste de insularidad ni sus consecuencias sobre el desarrollo sostenible y sobre la cohesión social en estas islas.

Por lo tanto, es fundamental que en el próximo periodo presupuestario la política de cohesión tenga en cuenta la situación especial de las islas mediterráneas y ayude, contribuya, a mitigar los efectos de la insularidad.